La communauté internationale a raison de se féliciter d'avoir réussi à atténuer les souffrances dans l'une ou l'autre crise et de rappeler que des catastrophes ont pu être évitées grâce à l'action humanitaire.

troisièmement, le gouffre entre l'engagement des États, notamment de l'Union européenne, et les résultats effectifs en matière de financement. Pour ce qui est du premier point la sécurité de plus en plus menacée des missions médicales est ce le fait de la bêtise humaine, de la mauvaise foi des seigneurs de guerre ou des deux à la fois? Le non-respect de l'impartialité de l'action humanitaire est inacceptable.

Quant à la multiplication des foyers de crise, l'intervention militaire n'est en général pas la réponse à donner.

Pour les États membres de l'Union européenne, c'est une question de crédibilité. Les États membres feraient bien de se le rappeler. Il ne suffit pas de constater que d'autres presque tous les autres font moins bien que l'Union européenne et ses États membres.

Nos espoirs reposent sur l'engagement de la présidence et de notre commissaire. Bonne chance, Christos!